Skala oszustw w Unii Europejskiej w zakresie VAT u jest ogromna, do końca nie wiadomo jaka.

Grupa ECR popiera Komisję i Radę w walce z wyłudzeniami bądź unikaniem podatku VAT, szczególnie właśnie w obszarze handlu internetowego.

Wyzwanie stanowi również klarowność w ochronie i gromadzeniu danych osobowych tu konieczna jest oczywiście współpraca z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Powinniśmy uzyskiwać informacje na temat nieuczciwego sprzedawcy mającego siedzibę poza państwem konsumpcji, a zaoszczędzone środki mogą być kierowane na inne ważne obszary działalności państwowej, tak jak w Polsce.